Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Lep pozdrav kolegice, kolegi, predstavnice ministrstva. Zdaj, kar nekaj časa že govorimo o temi. Bilo je ogromno povedanega. Nekateri so spet zamudili priložnost biti tiho. Vemo pa, da so se na tretji razvojni osi poenotile civilna družba, župani, gospodarstvo, politika, kar je pravzaprav v Sloveniji velik uspeh, zelo velik. Čeprav če bi mene kdo kaj vprašal, bi to pravzaprav moralo biti pravilo, da se poenotimo tam, kjer se je potrebno poenotiti. Zdaj, jaz se ne bom vtikala v trase, jih ne bom niti spreminjala, niti ne bom pametovala o tem, kje bi katera morala iti. Iz čisto preprostega razloga, ker to pomeni zamik in sicer zamik za več let. Ponavljam, več let. To so počeli do sedaj in v LMŠ-ju si tega ne želimo. V LMŠ-ju si želimo, da ljudje čim prej dobijo cesto. Zdaj, ob tem pa je kljub temu potrebno ponoviti, da Slovenija ni samo Ljubljana in tega ne smemo pozabiti. S tretjo razvojno osjo bomo seveda izboljšali prometno varnost, da o času potovanja niti ne govorim. Pri tem pa ne smemo pozabiti na uravnotežen regionalni razvoj, ki ga roko na srce v Sloveniji žal pač ni. Je pa ta projekt tretje razvojne osi možnost in priložnost, da do tega uravnoteženega razvoja regionalnega končno počasi tudi v Sloveniji pridemo. In zato tudi ta projekt podpiram. Ker pri poroštvu govorimo o dveh pravzaprav največjih infrastrukturnih projektih v Sloveniji, razen tistem, da rečem ponesrečenem TEŠ-u. Tudi sedaj, ko se bliža ohlajanje gospodarstva, se mi zdi prav, da se teh dveh projektov lotimo takoj, nemudoma. V jasnosti se sicer cel čas ustvarja neki vtis, da je tretja razvojna os samo projekt, se pravi, ta trasa do Koroške, kar seveda ni res. Ne smemo pozabiti trase do Novega mesta, preko Gorjancev, pa vse tja do Hrvaške in seveda tudi gor v Avstrijo. Pozabljamo namreč, koliko smo v tem času izgubili, in sicer v času, ko so se kregali o tem, kje bodo te ljube trase šle. Koliko priložnosti za naložbe je odfrčalo mimo, koliko delovnih mest je pravzaprav v vseh teh letih šlo mimo, tudi na Koroškem, pa še kje drugje. Koliko mladih se je vmes izselilo? Na to je treba vedno znova opozarjati. Zato danes tukaj ni čas, pametovanja o trasah, ampak čas, da se zmenivo zmenimo, kaj je potrebno v tem projektu še popraviti - govorim o zakonu, in seveda se lotiti dela takoj. O ceni se verjetno da debatirati. Na prvo žogo je cena enormna, velika, prevelika mogoče. Mogoče bi se lahko tudi ta poroštveni zakon razdelilo na dva, mogoče, vendar jaz vladi zaupam. Jaz zaupam, da so na ministrstvu pripravi stvari zato, ker so dobre, in zato, ker bomo pospešili proces, ki v tem trenutku stoji. Nekaj pa je še kljub temu potrebno povedati tudi o tistih kavč komentatorjih, za katere se mi vedno bolj zdi, da jih imamo vedno več tudi v tem parlamentu. Mogoče bo treba kdaj v vlado, mogoče bo treba kdaj prevzeti odgovornosti, mogoče bo treba tudi pokazati še kaj drugega razen kritiziranja in seveda nasprotovanja vsemu in vsakemu, če ne gre "po naše", v navednicah, predvsem pa bo treba v Sloveniji nehati ustvarjati vtis, da je v tej državi vse narobe. Ker roko na srce, v tej državi relativno dobro živimo. In čas bi bil, da si to tudi priznamo. jaz bom, ta predlog zakona v prvem branju podprla. Bomo pa še verjetno tudi kakšno rekli za drugo branje. Hvala lepa.